Ich habe gegen diesen sogenannten Fortschrittsbericht gestimmt, weil es überhaupt keinen Fortschritt gibt. Im Gegenteil Alles, was in der Türkei in der Zwischenzeit stattgefunden hat Justizgesetze, Internetgesetze, die Korruptionsfälle, ich will sie gar nicht mehr alle aufzählen alles zeigt, dass es Rückschritte gibt, und zwar massive Rückschritte.

Dabei hat die Türkei jetzt gerade Mörder freigelassen, die drei Christen umgebracht haben. Einer davon ist übrigens ein Deutscher. Das ist Herr Tilmann Geske, der stundenlang gefoltert wurde, und dann hat man diesen Menschen die Kehle durchgeschnitten.

Das ist die Türkei, die Sie in die Europäische Union holen wollen.

Ich wiederhole ceterum censeo Die Türkei ist nicht Europa und die Türkei wird nie zu Europa gehören!